Éppen ezért volt megdöbbentő, amikor tavaly Szlovákia olyan jogszabályt fogadott el, amelynek értelmében, ha más, akár uniós ország állampolgárságát veszi fel valaki, elveszíti szlovák állampolgárságát. Nem is próbálják titkolni, hogy ez elsősorban a szlovákiai magyarság ellen irányul, hogy ezzel megakadályozzák a magyar állampolgárság felvételét, amelyre törvényes lehetőség van. A nacionalista érzelmektől vezérelt politikai erők figyelmen kívül hagyják, hogy ez az EU n belül közösségi jogokat sérthet, és nehezíti az európai mobilitás érvényesítését. Az EU ban az uniós polgárság biztosította jogok mellett egy másik tagállamhoz fűződő viszony állampolgársággal történő kifejezése természetesnek tűnhet.

Érzelmileg kívánhat egyszerre két tagállamhoz kapcsolódni egy kisebbséghez tartozó uniós polgár, hogy így beteljesülhessenek az identitásának megőrzéséhez fűzött igényei.